Ja, Vstopamo v četrto zaporedno leto nenehne protibegunske in zastraševalne politične propagande desnice. Svojevrsten paradoks je tudi to, da vstopamo v četrto leto, odkar je Slovenija obdana z rezilno žico, ki pa je na mejo ni postavila desnica, ampak, sredina, ne, prejšnja vlada Mira Cerarja. Kljub obljubam, da bo žica odstranjena, pa je na obmejnem območju še danes, čeprav je seveda popolnoma jasno, da povzroča veliko težav in seveda tudi škode, kakor jih ima po drugi strani koristi. Zdaj zavzeta sovražna politična propaganda, ki jo poslušamo, se pravi propaganda desnice, skupaj z mankom politične volje te iste sredine, da jo ustavi in jo tudi prepreči, je razlog za to, da migracije s takšnim sovražnim tonom danes obravnavamo že triintridesetič, štiriintridesetič jo bomo obravnavali, že jutri, ko bomo, razpravljali o predlogu priporočila KNOVS-a. V Levici seveda ne nasprotujemo razpravam o migracijah, nasprotujemo pa razpravam, ki imajo en sam cilj, in ta cilj je to, da se krivdo za vse težave v državi pripiše neki manjšini. Če so to v preteklosti bili, bile etnične manjšine, narodne manjšine ali pa, izbrisanoj, izbrisani in tako dalje, so to, danes, begunci, ob pozabljanju tega dejstva, da vsi tujci, v celotnem deležu prebivalstva predstavljajo šest odstotkov, begunci pa zgolj nič cela nič dva odstotka. Pri tem do sedaj niti ena od več kot tridesetih sej na to temo se ni ukvarjala z iskanjem rešitev, ki so več kot nujne. Po skoraj dvajsetih letih bi nujno potrebovali novo resolucijo o migrantski politiki. Tudi več kot osem let stara strategija ekonomskih migracij ne odraža več aktualnih potreb in niti ne ponuja odgovorov, na dileme današnje situacije. V zadnjih štirih letih smo se bistveno premalo ukvarjali z vprašanjem učinkovite integracije in hitrega in odzivnega sistema obravnave prošenj za azil. Vse to je namreč nujen predpogoj za uspešno vključevanje v družbo, v izobraževalni sistem in tudi na trgu dela. Tudi o odpravljanju vzrokov za množične migracije ob večinski politični podpori Natu, višanju sredstev za oboroževanje in niti ne tako tihi podpori netenju konfliktov in ekonomskem ter okoljskem izčrpavanju tretjih držav praktično nemogoče govoriti. Še več, pretirano in neutemeljeno sklicevanje na spremenjene varnostne ukrepe so vlade izkoriščale za vsiljevanje škodljivih rešitev, povečevanje represije in pooblastil policiji in vojski. Električni paralizatorji, možnost suspenza človekovih pravic, omogočanje pretiranih posegov v zasebnost, celo nakup vodnega topa, vse to je bilo uzakonjeno z argumentom spremenjenih varnostnih razmer. Nesposobnost iskanja skupnih rešitev na ravni Evropske unije in pretirano zagovarjanje zaprtja meja je povzročilo rast novih in novih življenja nevrednih begunskih taborišč. Število utopljenih v Sredozemskem morju se šteje v tisočih. Edini, ki imajo od pretiranega izpostavljanja nevarnosti za varnost, gradnje zidov na mejah in manka politične volje za iskanje rešitev koristi, so pa so tisti, ki z organizirano trgovino z ljudmi kujejo gromozanske dobičke. Tudi temu dejstvu se predlagatelji elegantno izognejo. Tako kot v vseh preteklih piar kampanjah zoper manjšine, pa se predlagatelji tudi danes ne bodo izognili lažem in manipulacijam. To smo danes že dvakrat videli. Brez tega gonja zoper begunce in tujce namreč enostavno ni možna. Brez laži je ljudi težko prepričati, da nič cela nič dva odstotka beguncev ogroža preostalih devetindevetdeset cela osemindevetdeset odstotka prebivalstva. Brez laži tudi ni možno ljudi prepričati, da je socialna pomoč, ki jo prejme begunec, višja od tiste, ki jo prejmejo vsi ostali. Brez laži tudi ni mogoče delati afer iz tega, koliko državo stane oskrba enega prosilca za azil. In te laži poslušamo praktično vsak dan. Preko svojih kvazi medijev so predlagatelji v upanju po tako želenem prevzemu oblasti pripravljeni prestopiti vse meje dopustnega, zvesti vojščaki pa skrbijo za poplavo sovražne vsebine na socialnih omrežjih. Za piko na i pa se ta propagandni aparat hrani z denarjem sumljivega izvora. Sporni prevzemi medijev in nezakonito financiranje iz tujine bodo ne nazadnje tudi predmet parlamentarne preiskave. So morda tudi za to krivi begunci, mogoče marakeški sporazum? Ne, niso. V Levici trdimo, da varnosti ne ogrožajo begunci. Migracije so dejstvo. Bile so prisotne skozi celotno zgodovino in to tudi množične. Spreminja se le njihovo dojemanje in politični odzivi in politične rešitve. Politika, ki smo ji priča v zadnjih letih, je najslabša možna praksa, ki ne bo pripeljala do ničesar dobrega. Vemo, kam peljejo politike, kot so zapiranje meja, zaostrovanje azilne in tujske zakonodaje, neukvarjanje z integracijo, getoizacija, kriminalizacija in potiskanje na rob družbe. Kljub dejstvu, da je revščina in socialna izključenost glavni generator problemov v družbi se s tovrstnimi ukrepi nadaljuje. Vprašajte se, kako dobimo najbolj plodna tla za dvig kriminalitete, nasilja in za radikalizacijo. Tako da vzamete skupino ljudi, jo potisnete na rob družbe, čim bolj izolirate, omogočite dostop do izobraževanja, do zdravstva, do trga dela in jih s tem potisnete na socialno dno. V revščini bodo. Če dodamo še porast fašizma, sovraštva in vzpon desničarske propagande na eni strani in nadaljevanje spodbujanja in netenja oboroženih konfliktov in gospodarskega ter zadnje čase tudi vse bolj okoljskega izčrpavanja že tako obubožanih držav na drugi strani, ste dobili preprost recept za katastrofo. Kdo torej v resnici ogroža našo varnost? Ne ogrožajo je migracije, ogroža jo zgrešena politika glede njihove obravnave. Ogroža jo desničarska propaganda, ki se za svoje spodbujanje sovraštva poslužuje laži in manipulacij, in ogroža jo tudi izvotljena sredina, ki s sicer manj sovražno retoriko uvaja ukrepe, ki bi jih uvajala tudi desnica. To se bo jasno pokazalo tudi ob današnji razpravi. Pod krinko skrbi za državljanke in državljane bomo priča nekajurnemu sovražnemu obračunavanju s tujci, migranti in begunci. Že v tem trenutku si namreč upam trditi, da ne bo govora o nujno potrebnih izboljšavah na področju integracije vseh, ki so se odločili ostati pri nas. Tudi ne bo govora o skrajševanju azilnih postopkov, ki so danes krepko daljši, kot to dopušča zakon. Tudi ne bo govora o izboljšanju možnosti za čim hitrejšo vključevanje beguncev in tujcev v izobraževalne in zaposlitvene programe. Zagotovo tudi ne bo govora o odpravljanju ključnih vzrokov za migracije. Tako ne bomo govorili o umiku podpore in obsodbi oboroženih spopadov pod okriljem Nata, o popolnoma nerazumljivih odločitvah za dodatno oboroževanje in tudi ne o odpravi ekonomskega in okoljskega izčrpavanja, držav, ki so že tako, v, v razsulu. Enostavno, cilj predlagateljev je namreč le eden. V zgrešeni interpretaciji pravice do svobode govora povsem odkrito širiti sovraštvo in strah. In še za konec, dragi gospodje is SDS-a, izrabil bom kar lapsus enega od vaših poslancev nekaj dni nazaj, in dejal: vi ste dejansko vrh ledene dobe." Jaz se sprašujem, kaj je najprej zamrznjeno, možgani ali pa srce. In ob tem vam tudi dobronamerno priporočam še dve stvari. Glede na to ... Žalitev smo slišali z vaše strani danes, gospa Jeraj, veliko. Poslušajte še enkrat ali pa preberite magnetogram, magnetogram govora, Žana Mahniča, pa bo, mislim da, več kot jasno. Tako da če smo mi lahko poslušali takšne trditve, boste tudi vi potrpeli še to minuto. Tako da vprašajte se, zakaj postopoma nihče več ne želi sodelovati z vami, zakaj kljub, baje, fenomenalni, fenomenalnim rezultatom na volitvah niste uspeli prepričati ostalih strank k temu, da, sestavijo vlado pod vašim vodstvom, zakaj pri zadnjih dveh, parlamentarnih akcijah niti NSi vam ne daje več podpisov. Jaz bi vam tule predlagal oziroma v prvi vrsti najprej, Ivanu Janši, da mogoče gre v politični pokoj, SDS-u kot celoti pa, da, spremeni poslovni model. Ker ta, prepojen s sovraštvom, očitno več ne deluje. V Levici tega predloga enostavno ne moremo podpreti.